Lutter contre les hausses déraisonnables des prix des médicaments et contre la résistance aux antimicrobiens est une nécessité. Bien sûr, on ne peut qu'approuver l'idée d'une évaluation clinique commune des technologies de la santé au niveau européen. Pour autant, les enjeux communs de sécurité en matière de santé publique ne sont qu'une compétence partagée, et ce exclusivement pour les aspects définis dans le TFUE.

Mais peut on honnêtement placer ces politiques sous l'égide de la Commission européenne, quand on sait combien notre santé est directement menacée par l'usage généralisé des pesticides, le productivisme agricole imposé par la PAC et les traités de libre échange? Oui aux coopérations entre États, et pas seulement